Il est temps qu'on puisse protéger les consommateurs et les citoyens européens de la même manière qu'ils le sont dans d'autres États. C'est ce que nous avons adopté dans le rapport de la commission d'enquête EMIS et il faut que ce soit réellement pris en compte.